Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scenario internazionale evidenzia che la sicurezza energetica contribuisce a consolidare l'indipendenza politica degli Stati membri. Tale scenario non può essere disgiunto da quello relativo all'utilizzo efficiente dell'energia e alla riduzione delle emissioni di CO2, alla resilienza energetica dei singoli paesi e alla lotta alla povertà energetica. Va incoraggiato e perseguito dunque un dialogo che ci ponga l'obiettivo di perfezionare lo svolgimento dei processi di cambiamento energetico. Concordo con i relatori l'obiettivo è urgente, vincolante, ma innanzitutto geopolitico, se solo si considera che i mercati dell'energia mantengono tuttora un carattere fortemente regionalistico, sulla base del principio della responsabilità nazionale del mix energetico.